virðulegi forseti ég mæli byrji nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum frá allsherjarnefnd hér er um að ræða endurskoðun á kynferðisbrotakafla hegningarlaganna og hefur nefndin fengið á sinn fund fjölmarga aðila eins og sjá má á þingskjali ellefu hundruð fimmtíu og eins og leitað umsagna mjög víða þetta mál lá frammi á fyrra þingi til kynningar og hefur síðan verið til vinnslu í allsherjarnefnd í allan vetur í frumvarpinu eru lagðar til töluverðar breytingar á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga þannig er lagt til að skilgreining á hugtakinu nauðgun verði rýmkuð mjög frá því sem nú er þannig að önnur kynferðisnauðung og misnotkun á bágu andlegu ástandi sem og það að þolandi geti ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans teljist nauðgun þá er lagt til að lögfestar verði lögmæltar refsiþyngingarástæður fyrir nauðgun svo sem ungur aldur þolanda og að lögfest verði almennt ákvæði um refsiábyrgð vegna kynferðislegrar áreitni eitt af nýmælum frumvarpsins er tillaga um að refsing fyrir samræði og önnur kynferðismök við barn yngra en fjórtán ára verði þyngd þannig að refsimörkin verði þau sömu og fyrir nauðgun einnig er lagt til að lögfest verði ákvæði um heimild til refsilækkunar eða refsibrottfalls ef sá sem gerist sekur um samræði eða önnur kynferðismök gagnvart barni yngra en fjórtán ára er sjálfur á svipuðum aldri og þroskastigi og barnið síðast en ekki síst eru lagðar til tvær veigamiklar breytingar annars vegar að fyrningarfrestur kynferðisbrota byrji ekki að líða fyrr en brotaþoli er orðinn átján ára í stað fjórtán ára eins og nú er og hins vegar að áskilnaður hegningarlaga um refsinæmi þess að stunda vændi sér til framfærslu falli niður nefndin fagnar þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu og telur þær horfa til mikilla réttarbóta fyrir þolendur kynferðisbrota

greinargerðin mjög ítarleg og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka ragnheiði bragadóttur sérstaklega fyrir þá samvinnu sem hún hefur haft við nefndina fyrir hennar störf þar sem hennar innlegg hefur reynst ómetanlegt nefndin ræddi einstök ákvæði frumvarpsins ítarlega á fundum sínum þau atriði sem komu til hvað mestrar skoðunar voru fyrningarfrestur kynferðisbrota refsinæmi vændiskaupa og kynferðislegur lágmarksaldur einnig ræddu nefndarmenn um skilgreiningu á hugtakinu nauðgun og hvort samræma ætti áttundi til tíundu greinar frumvarpsins sem breyta tvö hundruð tvö hundruð og fyrsta og tvö hundruð og aðra grein almennra hegningarlaga um kynferðisbrot gegn börnum þannig að sama refsing væri fyrir brot gegn öllum framangreindum ákvæðum nefndin ræddi þrjár leiðir varðandi fyrningarreglu fyrstu málsgreinar áttugustu og aðra grein almennra hegningarlaga í fyrsta lagi þá leið sem farin er í fyrstu grein frumvarpsins að miða fyrningarfrest við þann dag þegar brotaþoli nær átján ára aldri í stað fjórtán ára aldurs eins og gert er í gildandi lögum þannig mundu alvarlegustu kynferðisbrotin sem tilgreind eru í núgildandi hundrað nítugasta og fjórða tvö hundruð og aðra grein almennra hegningarlaga sem framin eru gegn börnum eigi fyrnast fyrr en að liðnum fimmtán árum eftir átjánda afmælisdag brotaþola eða þegar hann nær þrjátíu og þriggja ára aldri þetta var fyrsta leiðin sem kom til álita í öðru lagi var rætt í nefndinni um þá leið sem umboðsmaður barna lagði til í umsögn sinni en þar var við það miðað að fyrningarfrestur allra kynferðisbrota gegn

og ég sé að í nefndaráliti hefur þessi fimmtán ára áskilnaður greinilega fallið niður í þriðja lagi var rætt um þá leið sem áður hefur verið lögð til í sérstöku frumvarpi að kynferðisbrot gegn börnum verði öll ófyrnanleg nefndin telur þá leið sem lögð er til í frumvarpinu mikið framfaraskref kynferðisbrot gegn börnum eru meðal alvarlegustu glæpa sem framdir eru nefndin telur hins vegar ekki rétt að fara þá leið að láta öll kynferðisbrot gegn börnum lúta sama fyrningarfresti með þeim rökum að þótt öll kynferðisbrot gegn börnum séu ógeðfelld eru þau þó misalvarleg þrátt fyrir þá meginreglu almennra hegningarlaga að eingöngu brot sem varða hámarksrefsingu geti talist ófyrnanleg telur nefndin rétt að stíga það skref að gera alvarlegustu kynferðisbrot gegn börnum ófyrnanleg þolendur brotanna eiga að jafnaði erfitt með að koma fram og greina frá því ofbeldi sem þeir hafa þurft að þola í því skyni að leita sér hjálpar og eru oft ekki færir um það fyrr en mörgum árum eða jafnvel áratugum eftir að ofbeldinu linnir jafnvel þótt fyrningin hefjist ekki fyrr en við átján ára aldur er ekki að mati nefndarinnar með öllu tryggt að komið sé að fullu til móts við þessi sjónarmið því leggur nefndin til breytingu þess efnis að sök fyrir brot gegn ákvæðum hundrað nítugasta og fjórðu grein fyrstu málsgrein tvö hundruð greinar og fyrstu málsgrein tvö hundruð og fyrstu grein laganna verði ófyrnanleg fyrningarfrestur vegna brota gegn öðrum ákvæðum kynferðisbrotakafla hegningarlaganna byrji hins vegar að líða við átján ára aldur brotaþola með breytingunni er tekið tillit til sérstöðu réttarstöðu barna sem verða fyrir grófu kynferðisofbeldi í þessu sambandi bendir nefndin á að á árinu nítján hundruð níutíu og sjö lagði fyrrverandi umboðsmaður barna það til við þáverandi dómsmálaráðherra að tekið yrði upp ákvæði í almenn hegningarlög um að kynferðisbrot gegn börnum fyrndust ekki börn hefðu eðlilega ekki sömu hæfileika til að gera sér grein fyrir aðstæðum eða átta sig á því að um refsivert athæfi hefði verið að ræða þegar þau voru beitt kynferðislegri misnotkun og hefðu oft enga möguleika á að kæra brot innan þess fyrningarfrests sem gilti samkvæmt lögum nefndin bendir á að sönnun í kynferðisbrotamálum hefur hingað til verið erfið og verður erfið áfram þrátt fyrir afnám fyrningarfrests á grófustu brotunum gegn börnum sönnunarbyrðin verður eftir sem áður í höndum ákæruvaldsins sem metur hvort fram komnar upplýsingar séu nægilegar eða líklegar til sakfellis ég vil bæta hér við í fyrsta lagi að þessi breyting á lögunum í þessu efni með þessari viðbót sem nefndin leggur til veruleg það er sem sagt bæði verið að hækka viðmiðunaraldur viðmiðunarfrests úr fjórtán í átján ár og mun sem sagt upphafstími fyrningarfrests í öllum meginþorra mála hefjast við átján ára aldurinn og með því er tekið verulegt tillit til þeirra sjónarmiða sem ég hef áður rakið en því til viðbótar er hér sem sagt verið að leggja það til að í allra grófustu tilvikunum í alvarlegustu brotunum verði fyrningarfresturinn felldur niður sem sagt slík brot verða ófyrnanleg þetta mun mögulega í framkvæmd kalla á einhver tilvik þar sem farið verður fram á rannsókn og athugun með ákærumöguleika í gömlum málum en engu að síður telur nefndin rétt að gera þessa breytingu þrátt fyrir að það kunni einhverjir annmarkar að fylgja því í framkvæmd og er vísað til þeirra sjónarmiða og raka sem ég hef þegar vitnað til nefndin tók til sérstakrar umfjöllunar ákvæði annarrar greinar frumvarpsins sem rýmkar verulega ákvæði núgildandi hundrað nítugasta og fjórðu grein almennra hegningarlaga um nauðgun og fellir einnig undir það ólögmæta kynferðisnauðung samkvæmt hundrað nítugasta og fimmtu grein núgildandi laga og misneytingu samkvæmt hundrað nítugasta og sjöttu grein þeirra nefndin fagnar því

laganna væri refsiverð það er hvort hugtakið hótun næði fyllilega yfir það sem í réttarframkvæmd hefði verið talið felast í ólögmætri nauðung og hvort með breytingunum væri í raun verið að þrengja verknaðarlýsingu núgildandi ákvæða samkvæmt upplýsingum frá ragnheiði bragadóttur prófessor fellur háttsemi undir núgildandi hundrað nítugasta og fjórðu grein ef beitt er ofbeldi eða hótunum um ofbeldi til að hafa kynmök undir núgildandi hundrað nítugasta og fimmtu grein fellur aðferðin annars konar ólögmæt nauðung það er ef beitt er hótunum um eitthvað annað en ofbeldi til þess að koma fram kynmökum í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að sú háttsemi sem nú fellur undir hundrað nítugasta og fimmtu grein sem ólögmæt kynferðisnauðung muni eftir samþykkt þess falla undir hundrað nítugasta og fjórðu grein sem nauðgun í stað orðalagsins ofbeldi eða hótun um ofbeldi í núgildandi hundrað nítugasta og fjórðu grein kemur ofbeldi eða hótunum samkvæmt annarri grein frumvarpsins og þar undir falla allar hótanir

í nefndaráliti er vísað til bókar jónatans þórmundssonar sem ég ætla ekki að fara yfir með hliðsjón af meginreglunni um að refsiákvæði þurfi að vera skýr og til að taka af allan vafa í þessum efnum leggur nefndin engu að síður til þrátt fyrir framangreint að verknaðarlýsing annarrar greinar frumvarpsins verði svofelld hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um nauðgun nefndin fagnar sérstaklega þeirri refsiþyngingarreglu sem lögð er til í þriðju greinar frumvarpsins og verður að

samkvæmt henni er barn yngra en átján ára ef ofbeldi geranda er stórfellt og ef brot er framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt í fimmtu grein frumvarpsins er lögð til breyting á ákvæði hundrað nítugasta og sjöundu grein almennra hegningarlaga um refsiábyrgð starfsmanna á tilteknum stofnunum vegna samræðis eða annarra kynferðismaka við vistmenn á stofnununum nefndin ræddi sérstaklega hvort bæta þyrfti þjónustustofnunum fyrir fatlaða einstaklinga inn í upptalninguna það að refsivernd ákvæðisins eins og það er sett fram í frumvarpinu einskorðaðist við vistmenn stofnana og tæki því til dæmis ekki til andlega fatlaðs fólks sem starfaði daglangt á þjónustustofnunum og einnig hvort meðferðarstofnanir fyrir áfengis og vímuefnasjúklinga á vegum einkaaðila gætu fallið undir ákvæði greinarinnar nefndin bendir í þessu sambandi á að ákvæðið á fyrst og fremst við stofnanir þar sem menn vistast gegn vilja sínum eða þurfa á sérstakri umönnun að halda hvað varðar þær aðstæður þegar fatlað fólk er þjónustuþegar á sólarhringsstofnun eða heimili bendir nefndin á að það býr að vissu marki við aðrar aðstæður en það andlega fatlaða fólk sem getur þó sinnt vinnu að einhverju marki til dæmis á þjónustustofnunum refsivernd samkvæmt öðrum ákvæðum hegningarlaga tekur að sjálfsögðu til þess fólks eins og annarra að öðru leyti ætla ég að leyfa mér að vísa til nefndarálits varðandi þessa þætti frumvarpsins í sjöundu greinar frumvarpsins er lagt til að í hundrað nítugasta og níundu grein almennra hegningarlaga verði áskilið að hver sá sem gerist sekur um kynferðislega áreitni skuli sæta fangelsi allt að tveimur árum með frumvarpinu er lagt til að skilgreining hugtaksins kynferðisleg áreitni verði rýmkuð þannig að það taki ekki eingöngu til líkamlegrar snertingar eins og verið hefur heldur einnig til einhliða athafna sem fela í sér stöðugt áreiti nefndarmenn ræddu í þessu sambandi um refsimörk ákvæðisins sem lagt er til í frumvarpinu og hvort eðlilegt mætti teljast að kynferðisleg áreitni samkvæmt greininni varðaði allt að tveggja ára fangelsisrefsingu en brot gegn blygðunarsemi samkvæmt tvö hundruð og níundu grein laganna varðaði sektum eða fangelsi allt að fjórum árum nefndarmenn vörpuðu því fram hvort kynferðisleg áreitni yrði ekki að teljast alvarlegri háttsemi en brot gegn blygðunarsemi á borð við það þegar maður berar sig fyrir öðrum

tíundu greinar frumvarpsins sem breyta refsilágmörkum tvö hundruð tvö hundruð og fyrsta og tvö hundruð og aðra grein almennra hegningarlaga samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkissaksóknara er alltaf ákært fyrir það brot sem telst vera alvarlegast þegar um kynferðisbrot gegn börnum er að ræða því mun það ekki valda vandkvæðum í framkvæmd þótt refsiramminn í tvö hundruð og aðra grein sé að einhverju leyti annar en fyrir brot samkvæmt tvö hundruð og tvö hundruð og fyrstu greinar eins og segir í nefndaráliti með hliðsjón af ábendingu frá ríkissaksóknara leggur nefndin til breytingu á ákvæði níundu grein

stjúpbarnabarni sínu þessi breyting er einkum lögð til með hliðsjón af því hversu fjölbreytt fjölskyldumynstur getur orðið eins og samfélagið hefur þróast að þessu leytinu til er því lögð til breyting í samræmi við þetta nefndin ræddi svokallaðan kynferðislegan lágmarksaldur eða lögaldur sérstaklega samkvæmt tvö hundruð og aðra grein núgildandi hegningarlaga er hann fjórtán ár það kom hins vegar fram í umsögnum og máli gesta sem komu fyrir nefndina að almennt teldu menn fjórtán ár of lágan aldur í þessu sambandi svo

væri veruleg hætta á því þá vísaði barnaverndarstofa til nýrrar rannsóknar sem sýndi að ungt fólk á íslandi byrjaði seinna að lifa kynlífi en áður hefði verið talið og að meira en helmingur svarenda í rannsókninni vildi hækka kynferðislegan lágmarksaldur einkum stúlkur barnaverndarstofa taldi að þetta mætti túlka sem ósk stúlkna um frekari vernd í þessum efnum nefndin tekur undir þessi sjónarmið og bendir jafnframt á að fimmtán ár eru algengt aldursviðmið í íslenskri löggjöf sakhæfisaldur er fimmtán ár barn öðlast stöðu aðila í barnaverndarmáli fimmtán ára og í vinnulöggjöfinni er eitt meginviðmiðið varðandi vinnu barna fimmtán ár íslensk löggjöf sker sig í raun úr í þessum efnum en víðast erlendis til dæmis á annars staðar á norðurlöndum er kynferðislegur lágmarksaldur miðaður við fimmtán eða sextán ár með hliðsjón af framangreindu leggur nefndin til breytingu á ákvæði tíundu greinar frumvarpsins sem breytir tvö hundruð og aðra grein almennra hegningarlaga þess efnis að kynferðislegur lágmarksaldur verði framvegis miðaður við fimmtán ár í stað fjórtán ár eins og verið hefur tillögur lágu fyrir nefndinni um að færa viðmiðunarmörk þessi upp í allt að sextán ár en niðurstaðan er sú að stíga þetta skref að þessu sinni í tólf greinar frumvarpsins er ákvæði tvö hundruð og sjöttu grein almennra hegningarlaga sem fjallar um vændi breytt á þann veg að það að stunda vændi sér til framfærslu er gert refsilaust eftir stendur áskilnaður um að sá sem hefur atvinnu eða viðurværi sitt af vændi annarra skuli sæta fangelsi allt að fjórum árum nefndin fagnar þessari breytingu og telur eðlilegt að stíga það skref að gera sölu á vændi refsilausa vændi er ein birtingarmynd kynferðisofbeldis og þeir sem það stunda gera það að jafnaði af neyð miklar umræður spunnust meðal nefndarmanna um það með hvaða hætti taka ætti á vændi í hegningarlögum og gerðu sumir nefndarmanna barst nefndinni áskorun um að álykta um þörfina á því að dómstólar nýttu þann refsiramma sem fyrir hendi væri í nauðgunarmálum betur þetta sjónarmið fékk allnokkurn hljómgrunn í nefndinni og hjá mörgum gestum undanfarið hefur gætt tilhneigingar hjá dómstólum að þyngja refsingar í þessum málum og nefndin fagnar þeirri þróun ég vil kannski um

þyngri refsingar sérstaklega þegar dómstólar þiggja ekki að nýta refsirammann nema að mjög takmörkuðu leyti þá er um tvær leiðir að velja það er annars vegar að setja lágmarksrefsingu við viðkomandi brotum og hins vegar að hækka refsirammann hækka hámarksrefsinguna og senda með því mjög skýr skilaboð um að eingöngu þyki refsingar í viðkomandi málaflokki vera of vægar og það er að meginstefnu til valið að fara þá leið þetta er ekki eina málið sem er ætti um þetta því að við höfum á þinginu jafnframt verið að þyngja refsingar gegn brotum gegn ofberum starfsmönnum það er þeim sem hafa valdbeitingarheimild lögreglumönnum og öðrum í svipaðri stöðu og ég tel að þetta sé mun skynsamari leið en ég legg engu að síður áherslu á það að verið er að senda með þessu máli mjög skýr skilaboð til dómstólanna um að það skuli taka harðar á brotum af þessu tagi enda ber þingmálið það allt mjög skýrlega með sér ég hef gert grein fyrir öllum helstu

fyrir og liggja frammi á þingskjali ellefu hundruð fimmtíu og fjögur þannig var þetta mál afgreitt í fjarveru sigurjóns þórðarsonar og guðjón ólafur jónsson

styðja málið kolbrún halldórsdóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykk álitinu með fyrirvara